Z tej informacji wynika, i to jest prawda, że działania Unii opierają się na dwóch filarach.

Moje pytanie jest jednak takie czy nie należałoby co najmniej takiej samej wagi przywiązać do budowy państwa w Somalii, bo to jest właściwie kraj pozbawiony władzy, do budowy tamtejszej policji i do budowy zrębów sił wojskowych?